Monsieur le Président, j'estime que l'Union européenne est mal placée pour donner des leçons de morale ou de respect des droits de l'homme.

J'en déduis que j'avais raison de dénoncer l'illégalité de sa nomination, aussi bien dans cet hémicycle que dans la commission des affaires juridiques. Hélas, il a fallu 16 mois pour m'entendre et se débarrasser de Selmayr. Suite à ce scandale, la Médiatrice a demandé qu'une procédure détaillée soit mise en place pour la nomination du secrétaire général. Hélas, elle souligne dans son rapport que la Commission s'est refusée à mettre en place une telle procédure. Le manque de transparence subsiste donc. Page 13, la Médiatrice épingle également la Banque centrale européenne et plus précisément son président Mario Draghi, auquel elle reproche d'avoir adhéré à une organisation privée, le Groupe des 30, qui réunit notamment les directeurs des grandes banques privées. Malgré ces remontrances, Draghi est resté membre du Groupe des 30. La Médiatrice en déduit de façon très inquiétante que cela est de nature à faire douter de l'indépendance de la Banque centrale européenne par rapport aux lobbies financiers. La Médiatrice confirme ainsi la réalité de ce que je ne cesse de dénoncer l'Union européenne manque de transparence et d'éthique.